Si la prise de conscience s'est faite sur le changement climatique, les enjeux en matière de sauvegarde de biodiversité demeurent sous estimés, malgré Nagoya. Mesure t on seulement que nous sommes confrontés à la sixième vague d'extinction des espèces depuis le début de ce monde, et ce par la prédation notamment? On est face, j'ose le dire, à un véritable crime de masse et ce crime oblige à repenser notre apport au monde du vivant. Ce serait donc un grand pas pour la civilisation que de faire émerger une qualification juridique nouvelle les crimes de l'humanité contre la vie sous toutes ses formes, animale et végétale.